Kwestia produkcji i eksportu broni, czy innych produktów przemysłu militarnego, przemysłu zbrojeniowego zawsze była, jest i będzie kontrowersyjna. Zawsze będą podejrzenia, że wyeksportowana broń będzie użyta przez kogoś, kto nie przestrzega prawa międzynarodowego, zawsze będą oskarżenia, że wyeksportowane wyroby przemysłu zbrojeniowego służą komuś do siłowego przejęcia czy utrzymywania władzy. Te kontrowersje, jak świat stary, były, są i pewnie jeszcze długo będą. Musimy jednocześnie pamiętać, że rzeczywiście Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej liczone łącznie, są dużym producentem wyrobów przemysłu zbrojeniowego, to jest 26 światowego eksportu.

praw człowieka, w zakresie redukcji zagrożeń, rozprzestrzeniania się konfliktów, a takich konfliktów w dzisiejszym świecie w wielu regionach widzimy wiele.

Jako międzynarodowa organizacja musimy pilnować, aby broń wyeksportowana z Unii Europejskiej nie służyła budowaniu niestabilności w różnych regionach świata, nie służyła rozprzestrzenianiu się międzynarodowego terroryzmu, konfliktów zbrojnych, nie służyła wreszcie czemuś, co jest niezwykle szkodliwym zjawiskiem, a bardzo

Dlatego bardzo dobrze, że wzywamy państwa członkowskie do ratyfikowania tego porozumienia.